Señor presidente, señor Cañete, me va a permitir usted decirle que es como el doctor Jekyll y Mister Hyde, porque en la Comunicación de la Comisión sobre el estado de la Unión de la Energía nos enseña dos caras. Por un lado nos dice que la Unión Europea es el motor mundial de la transición hacia las energías limpias y que hace falta ambición para luchar contra el cambio climático.

Pero, por otro lado —o, mejor dicho, cuando nos muestra su verdadera cara a través de la lista de proyectos de interés común— usted está a punto de otorgar millones de euros a cincuenta y tres megainfraestructuras gasísticas, entre ellas el MidCat o el Southern Gas Corridor. Y yo me pregunto ¿por qué tirar el dinero? Cada euro gastado en proyectos que destruyen el medio ambiente en vez de impulsar las energías renovables es un euro que usted tira a la basura. Si este es su plan, señor Cañete, por el bien del medio ambiente usted no debería estar en la Comisión Europea sino en la novela de Robert Louis Stevenson.